Cu ocazia acestor atacuri informatice care au creat probleme tehnice mai mult sau mai puțin severe, datele confidențiale ale clienților au fost în siguranță sau au fost vulnerabile?

Deoarece există posibilitatea ca, în paralel cu aceste atacuri informatice, ideologice sau hackiste, să se infiltreze și hackerii care urmăresc doar un profit financiar. Aș dori să știu dacă aceste informații financiare și personale au fost afectate și care sunt modalitățile și actorii implicați în acest context, dacă dumneavoastră aveți în momentul de față situația sub control și aș vrea să știu dacă această problematică este și pe masa autorităților americane și celor internaționale.